virðulegur forseti ég spyr hvort bráðum sé að vænta niðurstöðu verkefnis sem felur í sér kortlagningu vega og slóða á hálendinu það er þannig í dag virðulegi forseti að það er hálfgert villta verið uppi á hálendinu hvað varðar hvaða vegir eru merktir og hverjir ekki það er þannig að númeraðir vegir eru undir vegagerðinni vegagerðin er veghaldari þar svokallaðir almennir vegir þar eru það sveitarfélögin eða orkufyrirtækin sem eru veghaldari en síðan er fjöldinn allur af vegum og slóðum sem eru munaðarlaus þar sem enginn er veghaldari og þeir eru ekki merktir almennilega og enginn veit hvort maður er að keyra utan vegar eða ekki ef maður er að keyra á þessum vegum og slóðum þannig að það þarf að eyða þessari réttaróvissu og árið tvö þúsund og fjögur setti sú er hér stendur af stað starfshóp sem hafði það hlutverk að gera tillögu um hvaða vegir og slóðar í óbyggðum skyldu teljast til vega og markmiðið var að fá fram tillögu sem yrði svo grundvöllur fyrir samráði við sveitarfélögin og önnur hagsmunasamtök til að komast að niðurstöðu um hvað er vegur og hvað er slóði og hvar á ekki að keyra það átti að klára þetta verkefni á að mig minnir tveimur árum en það er ekki búið ég hef verið í talsverðum samskiptum við bæði vélhjóla og íþróttaklúbbinn og ég vil nefna þar jakob þór guðbergsson sem er formaður umhverfisnefndarinnar þar og líka í fjórum sinnum fjórir og þar er jón g snæland sem er líklega sá einstaklingur sem þekkir slóða hvað best á íslandi á hálendinu kallaður slóðríkur í þeim hópi slóðríkur veit um alla slóða þessir aðilar eru allir sammála um það þeir sem eru innan vik og fjórum sinnum fjórir að það verði að klára þetta verkefni sem fyrst til að allir séu með það skýrt hvar má aka og hvar ekki

og alls ekki þessir aðilar landmælingar íslands og fjórir sinnum fjórir ferðaklúbburinn hafa verið að vinna í verkefni við að skilgreina þessa slóða og vegi og það hefur gengið þokkalega en þó skilst mér að samkvæmt mínum upplýsingum sé hægt að setja miklu meiri kraft í það verkefni það þurfi bara að ákveða að gera það til að auka afköstin og mér skilst að það væri jafnvel hægt að flýta verkefninu um helming og klára það jafnvel á einu til tveimur árum með því að fjórir sinnum fjórir sá hópur mundi sjálfur mæla þá yrði að fara eftir viðmiðun landmælinga það er að keyra undir fjörutíu kílómetra hraða og mæla á tveggja klukkutíma fresti til að það yrði nógu marktækt en ég vil nýta tækifærið virðulegi forseti og spyrja hæstvirtur umhverfisráðherra kemur til greina að auka afköstin í ljósi þess að það er svo mikilvægt út af